Voorzitter, commissaris, wij spreken nu al weer een tijdje over groei in Europa en dat is een toverwoord in de politiek geworden.

Maar ik denk dat het te maken heeft met het vertrouwen van consumenten en ondernemers in de toekomst van de markt. De overheid is nu eenmaal geen ondernemer, en gelukkig maar.

Ik pleit er al jaren voor om te focussen op verordeningen die overal gelijk werken.

Want subsidies, zo is gebleken, werken als een slaappil en een slaappil zorgt ervoor dat bedrijven slaperig worden en niet daadwerkelijk werken aan innovatie. Laten we dus innovatie winnovatie gaan noemen en daarmee de werkgelegenheid creëren die wij allemaal bepleiten.